Wer sich dagegen nirgendwo verpflichtet fühlt, dessen Name muss bekannt werden. Die mehr als 4 Millionen Beschäftigten in der Textilbranche von Bangladesch müssen herauskommen aus unterbezahlten Jobs, herauskommen aus mangelnder Sicherheit am Arbeitsplatz, herauskommen aus laschen Arbeitsschutzvorschriften. Europäische Unternehmen tragen natürlich Verantwortung dafür, dass auch in Südasien Mindeststandards verabschiedet werden Brandschutz, Belüftung, größere Arbeitsflächen für die Beschäftigten und natürlich stabilere Gebäude.

Die IAO Konvention die Kollegen haben darauf hingewiesen muss Wort für Wort umgesetzt werden.

Natürlich haben höhere Sozialstandards und Sicherheitsnormen und Umweltvorschriften ihren Preis.

Von unserem Kaufverhalten ist einiges abhängig. Es geht um Fairness, es geht auch um Humanisierung der Arbeitswelt, und es geht immer um konkrete und sichtbare Solidarität!